Fakt, že k tejto vražde došlo s tichým súhlasom pakistanských duchovných a že miestni právnici podporujú vraha znamená, že v pakistanskej spoločnosti je tolerované zabíjanie z dôvodov náboženskej intolerancie. Pakistanské zákony o rúhaní umožňujú perzekvovať náboženské menšiny až k hrozbe trestu smrťou tak, ako to hrozí matke piatich detí Asie Bibi, ktorá čaká na svoj trest vo väzení.

Náš tlak na pakistanskú administratívu je plne legitímny a očakávam, že rovnako zareagujú aj všetky slobodné a demokratické sily sveta.